Ich will drei Punkte hinzufügen, die vielleicht die Harmonie etwas stören, obwohl ich mit allem oder mit vielem einverstanden bin, was bisher gesagt worden ist.

So, wie wir es heute gesagt haben, ist es besser.

Abgesehen davon, dass ich es ein bisschen anders sehe, ist es auch schwierig, eine Strategie zu haben, und zwar insbesondere dann, wenn man gleichzeitig Teil des Spiels ist und Mediator.

Deren Arbeit reicht.